Señora Presidenta, querida Comisaria, Señorías, Libia está acabando una dolorosa guerra civil que pone fin al reinado del sátrapa Gadafi, tan amigo de Berlusconi y de José María Aznar.

Muchos trabajadores extranjeros han contribuido y contribuirán a la prosperidad en Libia.

Los tunecinos y los egipcios han recibido a miles de refugiados. ¡Pido a Europa y a mi país en particular, también, de acuerdo con lo dicho aquí por la señora Comisaria, y también por todo el espectro político aquí representado ―la señora Guillaume, el señor Claude Moraes, el señor Papanikolau, el señor Tavares, la señora Matias, todo el espectro político―, pido que los países de Europa tengan la necesaria generosidad y apertura para recibir a estos refugiados!